Musimy także stawiać określone wymogi i standardy co do jakości informacji i sposobu prowadzenia promocji. Wreszcie popieram, aby Unia, a także budżety krajowe wspierały programy informacyjne i promocyjne w zakresie żywności. W okresie kryzysu ważna jest promocja i informacja, która będzie przeciwdziałała zmniejszaniu popytu, konsumpcji, w tym spożycia żywności.